hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þessari á þar sem gert er ráð fyrir því að samstarf íslendinga færeyja og grænlands verði um það að gera samantekt um orsakir fækkunar kvenna á vestur norðurlöndum við skorum hér með á ríkisstjórnina að efna til slíks samstarfs og það felst í rauninni í því að gera samantekt yfir þær kannanir og rannsóknir sem lúta að orsökum þess að konum fækkar hlutfallslega meira en körlum meðal íbúa á vestur norðurlöndum það verði teknar saman niðurstöður slíkra rannsókna og kannana en einnig lagðar fram tillögur og stefnumörkun sem miðar að því að snúa þessari þróun við þessi tillaga felur ekki í sér að stjórnvöld eigi að fara út í sérstakar nýjar rannsóknir það liggja fyrir talsverðar rannsóknir í nágrannalöndum okkar þá erum við aðallega að horfa til norðurlandanna en maður hefur rekið sig á það í samtölum við til dæmis þingmenn á sama þinginu í noregi að þar eru menn jafnframt með áhyggjur af því ástandi sem hér er lýst það er að konum virðist vera að fækka á þessum jaðarsvæðum þessi tillaga felur í rauninni í sinni einfeldni það í sér að safna saman upplýsingum á einn stað þannig að við getum lært af þeim rannsóknum sem þegar liggja fyrir og stjórnvöld og þá sérstaklega stjórnmálamenn og þeir sem hér sitja geti áttað sig á því hvers vegna staðan er með þessum hætti og síðan í kjölfarið reynt að finna út úr því hvort og með hvaða hætti er hægt að bregðast við þannig að þetta er ekki ný rannsókn heldur samantekt og mikilvægasti hlutinn af því svo öllu er að draga saman tillögur um það hvernig megi snúa þessari þróun við með vísan í reynslu annarra landa eða svæða sem leggja má til grundvallar þessari stefnumörkun það er ljóst að þetta er þekkt vandamál

og einkum fækkun kvenna og það sama má segja um grænland misjafnt þó eftir svæðum og það er síst hér á íslandi sem við þekkjum þessa þróun en engu að síður þá erum við skyld og svæðin eru lík að mörgu leyti sérstaklega hinar dreifðari byggðir þannig að þetta er mikilvægt verkefni sem ég vonast til þess að ríkisstjórnir landanna bregðist hratt og vel við og þessi á muni bera árangur